forseti vill láta þess getið að hádegishlé verður gert klukkan tólf þrjátíu og kvöldverðarhlé verður frá klukkan nítján núll núll til tuttugu þrjátíu atkvæðagreiðsla um lengd þingfundar verður klukkan þrjú í dag að loknum þingflokksfundum